kdy k tomu obratu došlo, byla situace po potlačení neúspěšného převratu, kdy došlo k velkým čistkám v armádě, v justici, ve státní administrativě, v akademické sféře i v médiích. A ty represe skutečně dosáhly nebývalého stupně a teď tedy zažíváme něco podobného i při útoku toho vládního režimu nebo vládní strany na demokraticky zvolené politiky a já myslím, že si musíme říci, že je to opravdu nepřijatelné. A mám takový pocit, že by bylo na místě chovat se férově, přestat si s Tureckem hrát na schovávanou a říci si, že za těchto podmínek, za této situace prostě nemůžeme uvažovat o členství Turecka v Evropské unii a říct to také naplno.